Señora presidenta, comisaria, el desarrollo de la computación, del Big Data y de los algoritmos han propiciado que la inteligencia artificial sea hoy estratégica. Pero solo las personas podemos garantizar que valores como el pluralismo, la solidaridad y la democracia nos vacunen contra los errores y abusos que pueden convertir esta oportunidad en una pandemia de negligencia artificial. Necesitamos una legislación clara, sencilla, flexible y común que no perjudique la competitividad de nuestros emprendedores en el mercado global y evite la fragmentación, que controle los procesos de generación y funcionamiento de estas herramientas, detecte riesgos y corrija disfunciones mediante la evaluación permanente y que garantice una participación estructurada de las y los usuarios. Este plan global debe animar una intensa actuación local, centrada en coordinar y conocer mejor las capacidades tecnológicas, promocionar talento y apoyar el intraemprendimiento y la creación de nuevas empresas. Así, aportando conocimiento y valor al sistema industrial local, regiones como Euskadi, recientemente señalada como ejemplo de innovación por la presidenta Von der Leyen, deben ayudar a la Unión a ganar competitividad global. La inteligencia artificial necesita principios éticos para prevenir sesgos en los algoritmos, clarificar aspectos industriales y jurídicos y establecer fórmulas para determinar y depurar la responsabilidad civil derivada de hechos en los que la influencia de la inteligencia artificial sea clave.

Desde la Comisión de Transportes y Turismo apostamos por la inteligencia artificial para ofrecer servicios integrados, mejor adaptados a los usuarios y más verdes. Pero advertimos que, sin inversión en infraestructuras para que los datos se recojan y circulen adecuadamente, la tecnología no bastará.